Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, questo è un accordo importante che apre prospettive di grande interesse. I servizi sono ormai una componente fondamentale del mercato, anzi forse rappresentano quella con maggiore possibilità di crescita, ma anche quella che ha eventuali impatti più significativi nella vita quotidiana delle nostre società. Per questa ragione, come liberal democratici, abbiamo molta cautela rispetto ad alcuni settori di vitale importanza, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, ma anche per i paesi in cui la cultura imprenditoriale a volte più non avere una sufficiente trasparenza, o almeno alcuni suoi settori, o addirittura in cui si possono verificare infiltrazioni di interessi illeciti. Perciò abbiamo presentato un nostro emendamento e sosteniamo anche un emendamento della sinistra unitaria sui servizi pubblici di interesse generale che chiarisce il non obbligo a privatizzare o a liberalizzare propri servizi anche qualora siano monopoli, monopoli esistenti, pubblici o privati che siano. E anche se uno Stato dovesse decidere di aprire questi servizi a fornitori stranieri, spetta sempre allo stesso il diritto di regolamentare e di assicurare quegli standard di qualità, di sicurezza nell'approvvigionamento di altri legittimi obiettivi di politica pubblica. Dunque, è bene aprire il mercato del servizio, massimo sostegno al negoziato della Commissione, ma ciò deve infatti accadere nel rispetto della possibilità di accesso universale e di qualità per l'insieme della società, tanto in Europa quanto nei paesi terzi. Appoggiamo anche la richiesta di ottenere piena informazione sullo stato di avanzamento dei negoziati, respingiamo invece la ventina di emendamenti della sinistra unitaria che contraddicono lo spirito di una politica commerciale europea per i negoziati multilaterali.